Ich möchte den Kollegen Torvalds fragen, ob er nicht mitgekriegt hat, dass der CO2 Preis im ETS auf über 20 Euro gestiegen ist.

Und ich möchte den Kollegen fragen, ob er nicht mitbekommen hat, dass Deutschland gerade dabei ist, aus der Kohle auszusteigen mit ersten Maßnahmen in den nächsten zwei bis drei Jahren.